hæstvirtur forseti ég ætla svo sem ekki að fara að karpa við háttvirtan þingmann í þessari umræðu um fjárlagagerðina sem slíka en það er alveg ljóst að við getum og munum aldrei og höfum aldrei getað mætt öllum kröfum sem hafa verið við viðkomandi

jóni bjarnasyni að það er mjög mikilvægt að við förum ofan í rekstrargrunn einstakra stofnana fjárlaganefndin er í þeirri vinnu núna og ég tel að við

frumvarpið er komið í hendur fjárlaganefndar og þingsins og við munum að sjálfsögðu skoða rekstur einstakra stofnana og gera breytingar ef þess er þörf við erum einfaldlega í vinnu hvað það varðar að ég tel bara í ágætu samkomulagi þó svo ég efist ekkert um að þegar við verðum komin inn í þingsal við aðra umræðu fjárlaga þá muni háttvirtur stjórnarandstaða geta fundið einhvern veikan blett á þrjú hundruð sjötíu milljarða króna fjárlagafrumvarpi ársins tvö þúsund og sjö skárra væri það en eins og ég segi við munum aldrei geta og höfum aldrei getað mætt öllum kröfum en mjög mikilvægt að við förum ofan í rekstrargrunn þessara stofnana þannig að þær stofnanir geti sinnt að minnsta kosti sínum lögboðnu hlutverkum